Nous avons recommencé en plénière les débats que nous avons eus lors de nos réunions précédentes et je voudrais simplement dire que j'ai défendu avec une énergie passionnée la position initiale du Parlement européen.

Je ne comprends pas pourquoi certains de nos collègues ont des objections, maintenant, à l'incorporation obligatoire des empreintes digitales, alors que nous l'avons acceptée et que cela ne pose aucun problème pour les passeports ces empreintes sont une réalité dans les passeports depuis plusieurs années.

Je voudrais ajouter un autre élément.

C'est faux!